Herr Posselt! Die Antwort ist eindeutig. Die notwendigen Ratifizierungen in den Parlamenten sind erfolgt. Kroatien hat dementsprechend einen Rechtsanspruch auf Beitritt zum

Die Frage der Finanzierung der daraus resultierenden Verpflichtungen ist eine Frage, die die Haushaltsbehörde in ihren beiden Teilen klären muss. Das ist sicher auch noch nach dem

Die Finanzierung muss gewährleistet sein. Der Beitritt ist gewährleistet, die Finanzierung muss gewährleistet sein. Ich will hier noch einmal aufgreifen, was Kollege La Via wie ich finde richtigerweise gesagt hat. Wir haben einen Haushalt. Es kommt ein neues Mitglied dazu. Und bereits in der EU befindliche Mitgliedstaaten sind der Auffassung, wir brauchen dazu kein zusätzliches Geld, das kann durch Kürzungen an anderen Stellen finanziert werden. Das ist ein eklatanter Bruch all dessen, was auch in den Verhandlungen beschlossen worden ist. Sie werden sich daran erinnern, dass ich hier vor diesem Hause eine Erklärung unterschrieben habe für den ordentlichen Haushalt 2013, in dem Kommission und Rat sich verpflichtet haben, für den Kroatien Beitritt die notwendigen Summen zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Das Parlament und die Kommission halten sich an diese Zusage, der Rat und hier muss ich sagen nicht alle 27, sondern einige der Mitgliedstaaten verweigern es, zu ihren Verpflichtungen zu stehen. Aber das ist ja nicht zum ersten Mal so, sondern zum wiederholten Male.